Directiva serviciilor stabilește atât un cadru juridic general pentru statele membre, administrațiile publice și autoritățile locale în vederea simplificării procedurilor, armonizării dispozițiilor în materie de drept de stabilire și de prestare de servicii, cât și crearea de ghișee unice pentru a acorda asistență furnizorilor de servicii și, în special, IMM urilor. Solicităm statelor membre să transforme ghișeele unice în portalul de e guvernare, care să ofere o gamă completă de servicii online pentru furnizorii de servicii care doresc să înființeze o întreprindere sau să ofere servicii transfrontaliere. Statele membre trebuie să asigure accesibilitatea ghișeelor unice, inclusiv prin posibilitatea de îndeplinire a unor formalități și proceduri la distanță prin mijloace electronice.